Los muertos de la tragedia de Lampedusa son una inasumible factura humana de regímenes tiránicos y de sistemas de desgobierno que hemos permitido en países que fueron colonias europeas.

pongamos el acento en una cooperación más práctica, controlada y reforzada con los países de origen, y en más solidaridad. El mundo necesita un modelo de diplomacia a la altura de los valores fundacionales de la Unión Europea que enfrente el desgobierno, la tiranía, la guerra o la pobreza que expulsan de su tierra a seres humanos sin esperanza porque ahora, desgraciadamente, las consideraciones geoestratégicas o económicas olvidan a las personas.

Por eso me gustaría saber por qué no se están poniendo en marcha medidas que ya existen.

¿Usted se siente acompañada por los Estados miembros en su política para afrontar este problema?